Spoštovani vsi prisotni, lepo pozdravljeni! Poslanska skupina Nova Slovenija je predlagala zakon, s katerim bi na novo parcialno posegli v socialne položaje starejših žensk. Predlagana je uvedba gospodinjskega dodatka, do katerega bi bile upravičene ženske starosti več kot petinšestdeset let, ki imajo prejemke nižje od petsto evrov. V poslanski skupini Lista Marjana Šarca razumemo namene in cilje, ki jih zasleduje predlagatelj. Ne razumemo pa na trenutke populističnega vlaganja predlogov zakonov z z občutnimi vplivi na državni proračun. Predlog zakona, ki je pred nami, bi bilo potrebno konkretno predelati in dodelati, da bi bil sprejemljiv. Zagotovo ni pravično, da morajo nekateri posamezniki v naši družbi živeti s prihodki, ki ne omogočajo dostojnega preživetja. Kot družba moramo po svojih močeh poskrbeti za vsakogar, ki je potreben pomoči, vendar pa to ne pomeni, da lahko nepremišljeno vlagamo predloge zakonov, ki niso dovolj dodelani in politično premišljeni, da bi prestali zakonodajno sito. Tudi v poslanski skupini Liste Marjana Šarca bi želeli poskrbeti za starejše ženske s pokojnino, nižjo od petsto evrov, vendar bi hkrati radi poskrbeli za vse otroke, katerih družine kljub temu, da sta oba starša zaposlena, ne zaslužijo zadosti, da bi otroci šli na morje ali pa se do petnajstega leta naučili smučati. Prav tako bi radi poskrbeli za študente, ki delajo ob študiju, zato da si slednjega sploh lahko omogočijo. Socialnih krivic in pomoči potrebnih je veliko. Realnost je druga, finančne zmožnosti pa na žalost zelo omejene. Vsi ti predlogi, ki bi imeli izdatne finančne posledice za državni proračun, prihajajo s strani poslanske skupine Nova Slovenija, ki venomer poudarja, kako bi znižala davke, s tem pa seveda prikrajšala državno blagajno za številne milijone, ravno za te milijone, ki jih s takšnimi prikladnimi predlogi ponujajo slovenski javnosti. To kaže na to, da omenjena poslanska skupina ni iskrena v svojem delovanju, saj se dobro zaveda, da bi v primeru sodelovanja v koaliciji težko implementirala tovrstne kontradiktorne rešitve. Predlog zakona ima po našem mnenju nekaj pomanjkljivosti. V neenak položaj postavlja vrednotenje gospodinjskega dela na podlagi spola. Želimo si, da bi tovrstno socialni varstveni ukrepi zagotavljali, zagotavljali lažji socialni položaj vsem upravičencem in jih ne razlikovali na podlagi osebnih osebnih okoliščin, kot je spol. Takšen gospodinjski dodatek bi lahko bil univerzalen, tako kot je to pri primeroma drugod po Evropski uniji. Višina dodatka bi lahko bila odvisna od več razredov osebnih prejemkov. Po trenutnem predlogu je namreč mogoče, da bi dve upokojenki, ki jih prejemata bistveno različen znesek pokojnine, seveda nižji od petsto evrov, prejeli obe enak znesek gospodinjskega dodatka, ka pa se nam ne zdi najustrezneje. Prav tako bi predlagatelj lahko kreiral svojstven postopek za pridobitev pravice do gospodinjskega dodatka, saj gre za transfer, namenjen socialno ogroženim. Tako pa imam občutek, da je bilo najlažje zapisati, da se za pridobitev pravice uporablja splošni upravni postopek. Ne zdi se nam pravilna tudi izbira pristojnega organa za pridobitev pravice, torej Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Bolj smiselno bi bilo, da so to centri za socialno delo. Osebam, ki so v težkem socialnem položaju, trenutno socialno varstvo zagotavljamo s prejemki na podlagi Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pri tem imamo v mislih denarno socialno pomoč oziroma izredno denarno socialno pomoč ter varstveni dodatek. Zavedamo se, da ima tudi takšen sistem socialne varnosti pomanjkljivosti, ki jih bi, jih bilo potrebno ustrezno nasloviti, vendar ne parcialno na podlagi všečnih zakonodajnih predlogov. V poslanski skupini Liste Marjana Šarca Predloga zakona o gospodinjskem dodatku ne bomo podprli. Ta predlog zakona potrebuje sistemsko celovite rešitve, ki pa potrebujejo tudi podrobne verodostojne analize tveganj, pomanjkljivosti, prednosti in slabosti uvedbe tovrstnega dodatka in ne samo v gradivu omenjeni finančni znesek, ki pa potem ni nikjer dodatno argumentiran.